Jsou to oběti ozbrojených pastevců kmene Fulbů.

Problém sucha se tedy stává problémem náboženských konfliktů a my se domníváme, že by vláda tuto situaci měla řešit a neměla by k tomu jen přihlížet. Proto žádáme vládu prezidenta Muhammada Buhriho, aby reagovala. Je to v podstatě podobné prohlášení, jaké vydali biskupové v Nigérii, kteří žádají nigerijskou vládu, aby ochránila své občany a potrestala nájezdníky. Vláda musí být zárukou bezpečí a prostředníkem dialogu.